Signora Presidente, onorevoli colleghi, nei paesi in via di sviluppo si registra un preoccupante aumento delle segnalazioni riguardanti persecuzioni, molestie, stigmatizzazioni, detenzioni o arresti arbitrari a danno di attivisti e membri delle organizzazioni della società civile. In alcuni paesi ciò avviene in assoluta impunità, talvolta con la compiacenza o il benestare dell'autorità. In molti territori in via di sviluppo il lavoro svolto dalle associazioni e dalle ONG è insostituibile si tratta dei difensori dei diritti umani avvocati, intellettuali, giornalisti e operatori di pace che mettono a rischio la propria vita per contribuire al progresso civile e materiale di una popolazione. Il problema va affrontato adottando politiche volte a denunciare, in modo sistematico ed inequivocabile, ogni tentativo di sottoporre gli operatori europei a qualsiasi forma di violenza o persecuzione. Ma occorre anche fare di più, cioè un approccio globale che renda più flessibili e semplificate le procedure di accesso ai fondi messi a disposizione dall'Europa. Solo così le istituzioni europee potranno assumere un ruolo centrale nel sostegno delle organizzazioni della società civile.